In januari van dit jaar zijn enkele tientallen Bulgaarse douanebeambten opgepakt voor corruptie. In februari van dit jaar zijn bijna 200 Roemeense douaniers gearresteerd, ook wegens corruptie. Beide landen scoren ook zorgwekkend hoog als het gaat om mensenhandel. Alleen al in Nederland zijn afgelopen jaar tientallen slachtoffers van Bulgaarse en Roemeense mensenhandel aangetroffen.